en með því er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun bæði tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða á yfirstandandi ári fram hefur farið endurmat á helstu forsendum fjárlaganna og framvindu ríkisfjármála það sem af er árinu tillögurnar í frumvarpinu taka einnig eftir atvikum mið af nýrri lagasetningu á árinu óvissum og ófyrirséðum útgjöldum sem og sjálfstæðum ákvörðunum um ný útgjöld samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og tólf var áætlað að um tuttugu komma sjö milljarða króna halli yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu en að frumjöfnuður yrði jákvæður um þrjátíu og fimm komma níu milljarða króna sú áætlun hefur nú verið endurskoðuð með hliðsjón af þjóðhagsspá sem hagstofan birti í byrjun júlí og í ljósi nýrra upplýsinga um þróun tekjustofna og útgjalda málaflokka frá þeim tíma það endurmat felur í sér breytingar á nokkrum helstu stærðum

breytingarnar vegast á tekju og gjaldamegin og er heildarjöfnuður eftir sem áður nálægt því sem áætlað var í fjárlögum tvö þúsund og tólf en þó heldur lakari og nemur tuttugu og tvö komma sjö milljörðum króna samkvæmt frumvarpinu einnig er gert ráð fyrir að frumjöfnuður verði nærri fyrri áætlun og nemi þrjátíu og fjögur komma níu milljörðum króna ég vek athygli á því að í þessu frumvarpi er fjallað um breytingar á fjárheimildum fremur en áætlaða útkomu ársins eins og gert er í kafla um útgjaldahorfur ársins tvö þúsund og tólf í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán útgjaldatölur ársins tvö þúsund og tólf í frumvörpunum eru því ekki að öllu leyti þær sömu á rekstrargrunni er áætlað að heildargjöld ársins verði þrjú komma tveir milljarðar króna umfram þær fjárheimildir sem sótt er um í frumvarpinu er af þessum sökum talið að heildarjöfnuður verði neikvæður um tuttugu og fimm komma átta milljarða króna miðað við áætlaða útkomu ársins í stað um tuttugu og tvö komma sjö milljarða króna miðað við fjárheimildir sem sótt er um í þessu frumvarpinu í umfjöllun um frumvarpið er almennt gengið út frá niðurstöðum miðað við fjárheimildir sem í því felast fremur en endurmetinni áætlun um útkomu ársins nema annað sé tekið fram virðulegi forseti samkvæmt endurskoðaðri áætlun er nú útlit fyrir að frumjöfnuður á rekstrargrunni verði jákvæður um þrjátíu og fjögur komma níu milljarða króna eins og áður var nefnt sem er nálægt því sem gert var ráð fyrir verða þá komin fram mikil umskipti í stöðu ríkisfjármálanna frá árinu tvö þúsund og níu þegar halli á frumjöfnuði ríkisstarfseminnar var um hundrað milljarðar króna það er sem svarar til sex komma sex prósent af landsframleiðslu á greiðslugrunni er afkoman yfirleitt nokkru lakari einkum sökum mismunar á álögðum og innheimtum ríkistekjum og er reiknað með að frumjöfnuður verði neikvæður um sautján komma tvo milljarða króna á þann mælikvarða í frumvarpinu er gert ráð fyrir talsverðum breytingum á tekjuáætlun gildandi fjárlaga og byggist það að mestu leyti á því að endurskoðuð þjóðhagsspá og efnahagsþróunin það sem af er árinu er orðin heldur hagfelldari en áætlað var í fjárlögum tvö þúsund og tólf sú þróun birtist meðal annars í því að innheimtar tekjur á fyrri helmingi ársins eru meiri en gert var ráð fyrir í tekjuáætlun ársins þeim forsendum sem byggt er á við endurmat tekjuáætlunar fjárlaga má skipta í þrjá þætti í fyrsta lagi er útkoma ársins tvö þúsund og ellefu í öðru lagi endurskoðuð þjóðhagsspá og í þriðja lagi upplýsingar um álagningu og innheimtu skatta og annarra tekna á fyrri helmingi ársins rétt er að vekja athygli á því að endurskoðuð tekjuáætlun fyrir árið tvö þúsund og tólf og fyrir fjárlagafrumvarpið tvö þúsund og þrettán er nú unnin í júnímánuði það er fyrr en venjulega

í júlíspá hagstofunnar kemur fram nokkru bjartari mynd af hagþróun ársins en jafnframt meiri verðbólga því að þar er spáð fimm komma fjögur prósent verðbólgu að jafnaði á árinu laun í mörgum atvinnugreinum hafa hækkað ríflega og launaskrið hefur verið talsvert umfram það sem gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga þessi þróun endurspeglast vel í tveimur af þremur stærstu tekjustofnum ríkissjóðs tekjuskatti einstaklinga og tryggingagjaldi sem hafa skilað tekjum umfram áætlun allt frá upphafi ársins jákvætt endurmat á skatttekjum ársins liggur fyrst og fremst í þessum liðum þrátt fyrir meiri verðbólgu er kaupmáttur ráðstöfunartekna nú talinn verða talsvert meiri en í forsendum fjárlaga af tekjuáætlun fjárlaga ársins tvö þúsund og tólf voru tuttugu komma sjö milljarðar króna vegna áforma um nýja tekjuöflun þær breytingar gengu þó ekki að fullu eftir útfærsla fjársýsluskatts breyttist verulega í meðförum alþingis en tekjuáhrif hans eru þó áætluð þau sömu tekjuáhrif nýrra laga um veiðigjald á árinu tvö þúsund og tólf eru fjögur komma tveimur milljörðum króna meiri en í áætlun fjárlaga sérstaka umfjöllun um fjársýsluskatt og veiðigjald er að finna í kafla þrjú í fyrri hluta fjárlagafrumvarps tvö þúsund og þrettán ljóst er orðið að meiri háttar eignasölu í tekjuöflunarskyni verður frestað en jafnframt að arður í ríkissjóð verður meiri en gengið var út frá í þessu frumvarpi til fjáraukalaga er sótt um heimild fyrir auknum útgjaldaskuldbindingum sem orsakast að stærstum hluta af hærri vaxtagjöldum og hærri bótagreiðslum en gert var ráð fyrir í gildandi fjárlögum má rekja hærri vaxtagjöld til fyrirframgreiðslu síðastliðinn júní af lánum frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og norðurlöndum sú fyrirframgreiðsla var að mestu fjármögnuð með skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs á alþjóðlegum mörkuðum í maí síðastliðinn en vaxtakostnaður af því skuldabréfi er hærri en af þeim neyðarlánunum sem greitt var upp í á árinu urðu seðlabanki og fjármálaráðuneyti ásátt um að setja á fót vinnuhóp sem skyldi fara yfir fjárhagsleg samskipti sín á milli og um verklag við stýringu á erlendum lánum ríkissjóðs hluti þessa verkefnis snýr að kostnaði við fjármögnun á gjaldeyrisforða þjóðarinnar takmarkaðir möguleikar íslands á erlendri fjármögnun eftir hrun lagði meiri kröfur á styrkingu gjaldeyrisforða þjóðarinnar en áður hafði verið fjármögnun hans færðist jafnframt að stærstum hluta yfir á ríkissjóð varðveisla gjaldeyrisforðans er hins vegar hjá seðlabankanum sem jafnframt ber ábyrgð á fjármögnun hans viðræður fjármálaráðuneytis og seðlabanka hvað þennan þátt varðar snúast því um með hvaða hætti kostnaði og tekjum af ávöxtun gjaldeyrisforðans er skipt milli aðila

hærri bótagreiðslur falla til vegna vinnumarkaðsúrræða á vegum atvinnuleysistryggingasjóðs sem ekki var gert ráð fyrir við setningu fjárlaga þá hækkar einnig áætlun um útgjöld vegna bóta samkvæmt lögum um félagslega aðstoð og vegur þar þyngst sérstök uppbót lífeyrisþega og heimilisuppbót jafnframt hækkaði áætlun um tekjutryggingu ellilífeyrisþega við endurmat miðað við útkomu fyrstu sjö mánuði ársins og skýrist það af því að tekjur lífeyrisþega sem koma til skerðingar á bótarétti reyndust hafa verið ofáætlaðar þegar gögn samkvæmt skattálagningu ársins lágu fyrir í frumvarpinu er einnig gerð sú breyting að styrkir vegna útborganlegs skattfrádráttar nýsköpunar og þróunarverkefna samkvæmt nýlegum lögum eru færðir á gjaldahlið ríkissjóðs en þeir hafa fram að þessu verið færðir á tekjuhlið

og hækkar útgjaldahlið ríkissjóðs sem þessu nemur þá eru horfur á að hækkanir á lífeyri ríkisstarfsmanna sem hafið hafa töku lífeyris og ríkissjóður stendur skil á til lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna hafi verið vanáætlaðar ýmis önnur ófyrirsjáanleg útgjöld hafa

þar vegur þyngst endurmat vaxtabóta en þær voru ofáætlaðar í fjárlögum miðað við fyrirliggjandi niðurstöður í skattálagningu ársins þá hefur fjárþörf fæðingarorlofssjóðs einnig verið ofmetin í fjárlögum einkum vegna færri barnsfæðinga og minni orlofstöku

á heildarútgjöldum gildandi fjárlaga þar vegast á ýmis tilefni til hækkunar og lækkunar á útgjöldum eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu eins og ég vék að áður fara fjárheimildir sem sótt er um í þessu frumvarpi ekki að öllu leyti saman við áætlaða útgjaldaútkomu ársins því gert er ráð fyrir að hún verði í reynd um þrjú komma tveimur milljörðum króna hærri í frumvarpinu eru fjárheimildir á rekstrargrunni einn komma þremur milljörðum króna hærri en greiðsluheimildir og skýrist það af mismun áfallinna og greiddra vaxta miðað við talnagrunn frumvarpsins er reiknað með að handbært fé frá rekstri verði neikvætt um þrjátíu og níu komma fimm milljarða króna og að hreinn lánsfjárjöfnuður verði neikvæður um rúmlega fjörutíu og átta milljarða króna helstu breytingar frá fjárlögum eru þær að reiknað er með tíu komma sex milljarða króna vexti í tekjum ríkissjóðs á móti tólf komma fimm milljarða króna aukningu gjalda verður þá heildarjöfnuður á rekstri ríkissjóðs tæplega eitt komma níu milljörðum króna lakari en fjárlög gera ráð fyrir þar af er frumjöfnuður neikvæður um einn milljarð króna umfram áætlanir og vaxtajöfnuður núll komma níu milljörðum króna lakari þá er reiknað með að handbært fé frá rekstri verði tvö komma þrír milljarðar króna umfram áætlanir við afgreiðslu fjárlaga aftur á móti er gert ráð fyrir að fjármunahreyfingar skili sjö komma þremur milljörðum króna minna í ríkissjóð en áætlað var við afgreiðslu fjár laga og verður hreinn lánsfjárjöfnuður þá fimm milljörðum króna lakari en áður var reiknað með gert er ráð fyrir að lánsfjárþörf ríkissjóðs verði mætt með lántökum og með því að draga á innstæður í seðlabanka íslands frú forseti ég mun nú gera grein fyrir breytingum á lánsfjármálum ríkissjóðs ríkisfyrirtækja og sjóða sem fram koma í þriðju greinar frumvarpsins

milljarðar í íslenskum krónum en jafngildi hundrað tuttugu og fimm milljarða króna í erlendri mynt skýrist það að mestu leyti af eins milljarðs dala skuldabréfaútboði ríkissjóðs á erlendum mörkuðum sem nýtt var til fyrirframgreiðslu á lánum í tengslum við samstarfsáætlunina við alþjóðagjaldeyrissjóðinn í öðru lagi er lögð til lítils háttar breyting á endurlánaheimildum ríkissjóðs til samræmis við horfur fyrir árið í ár lögð er til tvö hundruð milljóna króna lækkun þessara heimilda í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á heimildum til að veita ríkisábyrgð á lántökum aðila sem heimild hafa til lántöku í sérlögum breytingarnar eru fjórar og samanlagt er lögð til tæplega sjötíu og níu milljarða króna lækkun heimilda frá fjárlögum vegur þar þyngst breytt áform landsvirkjunar um erlenda skuldabréfaútgáfu á árinu

gömlu síldarverksmiðjunni á raufarhöfn í þriðja lagi er sótt um heimild vegna óska landsvirkjunar um að fá að sameinast þeistareykjum e h f sem nú eru að öllu leyti í eigu landsvirkjunar

gert er ráð fyrir að við þriðju umræðu frumvarpsins verði fluttar tillögur til samræmis við nýja verkaskiptingu og verða verkefni og fjárveitingar þeim tilheyrandi

að eins og lög gera ráð fyrir er í frumvarpinu brugðist við ófyrirséðum atvikum og nýjum lögum en öðrum nýjum útgjaldabeiðnum vísað til ákvörðunar alþingis í tengslum við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta ár ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hefur lagt fram skýra stefnumörkun um bætt vinnubrögð við gerð fjárlaga og fjáraukalaga sem er hluti af umbótum í ríkisfjármálum í samræmi við takmarkað hlutverk fjáraukalaga samkvæmt lögum um fjárreiður ríkisins eru ekki veitt framlög til nýrra verkefna aukins umfangs eða rekstrarhalla stofnana umfram settan ramma í frumvarpinu eru ekki heldur fjárveitingar til stofnana eða verkefna sem starfrækt eru með rekstrarhalla eins og mörg dæmi eru um í fjáraukalögum áranna fyrir bankahrunið langflestar stofnanir ríkisins hafa haldið rekstri sínum vel innan heimilda þó er það svo að nokkrar þeirra glíma við gamla drauga í þessum efnum og hefur uppsafnaður hallarekstur þeirra færst á milli ára um er að ræða tuttugu og átta stofnanir sumar þeirra hafa gert samning við viðkomandi fagráðuneyti sem fjármálaráðuneytið hefur staðfest samningarnir kveða á um að ríkissjóður muni fjármagna halla þeirra til að þær komist hjá greiðslu dráttarvaxta á meðan þær eru að vinna að því að færa rekstur þeirra að forsendum fjárlaga takist þeim að halda rekstri innan heimilda í ákveðinn tíma kveður samningurinn á um að viðkomandi fagráðuneyti beiti sér fyrir því að leita heimilda til greiðslu á skuld viðkomandi stofnunar sumar stofnanir hafa náð slíkum markmiðum án samnings skipulagt átak í endurskipulagningu þessara mála stendur nú yfir og eftir atvikum munu beiðnir um viðbótarheimildir fyrir niðurfellingu slíkra skulda koma fram fyrir afgreiðslu frumvarpsins slík aðgerð mun ekki hafa áhrif á jöfnuð ríkissjóðs þar sem að í öllum tilfellum er um a hluta stofnanir að ræða ég legg svo til frú forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar sem fær þá málið til skoðunar ásamt fjárlagafrumvarpi því sem þar er nú þegar til meðhöndlunar